C'est trop difficile, laissons tomber, nous n'y arriverons pas! Or, aujourd'hui, l'Union européenne est en bonne voie, non seulement pour atteindre ces objectifs pour 2020 en matière de réduction de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables mais, mieux encore, elle devrait dépasser ces objectifs je ne parle pas des créations d'emplois.

L'enjeu est capital il s'agit de concilier intérêts économiques et environnementaux pour assurer à nos enfants un avenir sur cette planète mais aussi un emploi en Europe.

40 Deuxièmement, au delà des mesures prises en Europe, il est évident que l'accord international en négociation est essentiel pour assurer l'avenir de notre planète et de nos économies.